frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um athugun á fyrirkomulagi fraktflutninga við austurströnd grænlands

þingsályktunarinnar auk mín eru háttvirtir þingmenn lilja rafney magnúsdóttir atli gíslason árni johnsen sigurður ingi jóhannsson og þráinn bertelsson hún er svohljóðandi alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna vilja grænlensku landsstjórnarinnar til að láta meta hagkvæmni þess að breyta fyrirkomulagi vöruflutninga við austurströnd grænlands í ljósi þeirra takmarkana sem núverandi sérleyfisfyrirkomulag hefur í för með sér fyrir byggðir þar eins og fram kemur í greinargerð er tillagan lögð fram á grundvelli ályktunar vestnorræna ráðsins sem samþykkt var á ársfundi þess í ágúst síðastliðinn í tasiilaq á grænlandi siglingaáætlun útgerðarinnar royal articline er ákveðin fyrir eitt ár í senn og núverandi fyrirkomulag fraktflutninga við austurströnd grænlands býður upp á takmarkaðan sveigjanleika fyrir byggðirnar tvær á austur grænlandi tasiilaq og ittoqqortoormiit þýðir þetta annars vegar að vöruflutningaskip geta aðeins siglt fimm mánuði ársins til tasiilaq og tvo mánuði ársins til ittoqqortoormiit þessa mánuði verður að anna þörf byggðanna fyrir heilt ár íbúarnir verða því að notast við neysluvörur sem oft eru komnar fram yfir síðasta söludag sem samræmist illa nútímaheilbrigðiskröfum grænmeti og ávexti sem mikil eftirspurn er eftir þarf að flytja inn flugleiðis mestan hluta ársins sem skilar sér í himinháu verðlagi á þeim vörum einnig eru byggingarvörur fyrir þessa sjö til tíu mánuði keyptar inn á tilgreindu siglingatímabili af þessum sökum þarf að hafa vörur að andvirði nokkur hundruð milljónir króna á lager mestan hluta ársins sem leiðir af sér allt of háan byggingarkostnað samkvæmt upplýsingum frá íslenskum aðilum á sviði fraktflutninga væri hægt að sigla til beggja byggðanna á mun sveigjanlegri hátt ef til vill í tengslum við fraktflutninga á norðan og norðaustanverðu íslandi siglingatími frá íslandi til beggja staðanna er í hæsta lagi einn eða tveir dagar sveigjanlegra fyrirkomulag vöruflutninga gæti gefið færi á aukinni þjónustu íslands við grænland á þessu sviði ég hef ekki þessa greinargerð lengri en óska eftir því að málinu